Padli so zaradi politike, ki je vojno razumela kot nadaljevanje politike. Ta omemba naj bo le v opomin v časih, ko mnogi spet stavijo na nacionalistične in protekcionistične rešitve. Danes imamo Evropsko unijo, ki je projekt miru in varnosti. V ta kontekst sodijo tudi skupni odgovori na skupne izzive. Med njimi je tudi ustanovitev skupne mejne in obalne straže, ki nas bo učinkovito varovala pred pretresi od zunaj, da bi navznotraj Unije živeli svobodno in v miru. Kolega Esteban Gonzáles Pons je pred meseci v zvezi s tem dejal, da želimo hišo z vrati, ne brez njih. Evropska mejna in obalna straža bodo ta vrata, ki pa bodo odprta za vse, ki želijo Uniji dobro in zaprta za vse, ki jo hočejo destabilizirati. Naj se dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom čim prej v polni meri udejanji.